Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst den Verhandlungsführern danken, die in vielen Trilogverhandlungen versucht haben, die Forderungen des Parlaments durchzusetzen. Auch wenn die Ergebnisse aus meiner Sicht nicht befriedigend waren, allenfalls teilweise erfolgreich, lag das nicht an der Verhandlungsführung das möchte ich ausdrücklich unterstreichen sondern es lag an der von der Kommission gewählten Rechtsgrundlage. Wenn eine Ratsverordnung ansteht, hat das Parlament keine Durchgreifrechte.

Zusätzlich möchte ich die Bedenken teilen, die einige Kollegen hier geäußert haben, dass die Kompetenzübertragung auf die Europäische Zentralbank möglicherweise den europäischen Binnenmarkt nicht stärkt, sondern ihn auseinandertreibt. Wir wissen, dass die Banken zu groß sind, dass eine lasche Aufsicht, unterschiedliche Regelungen und eine erleichterte Staatsfinanzierung die Gründe dafür waren. Aber ob der Artikel 127 Absatz 6 die geeignete Rechtsgrundlage ist, wird sich erweisen, und ich bin der Überzeugung, dass es die falsche ist. Herr Constâncio hat ja bei den ersten Verhandlungen erklärt, dass er überhaupt nicht daran denkt, Personen, Vorschläge und Beschlüsse der EZB wirklich kontrollieren zu lassen. Das Zweite Die Abgrenzung der Banken ist weitgehend willkürlich und hat nichts mit Systemrelevanz zu tun. In den Verträgen steht, dass die EZB für bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht verantwortlich werden soll. Die Abtrennung von 150 Banken ist möglicherweise der vernünftige Kompromiss, aber es bestehen Durchgriffsrechte für alle Banken.

Ich sehe es so, dass eine unabhängige Bankenaufsichtsbehörde mit Beratungsrechten und Anhörpflichten für die EZB begründet wurde auf der Grundlage der EBA, dass die EZB ein sofortiges Einspruchsrecht für Banken der Eurozone bei der Rekapitalisierung und Inanspruchnahme des ESM bekommt, dass die EU Kommission die Rolle des Wirtschafts und Währungskommissars stärkt, so wie beim Wettbewerbskommissar, und ihn nicht weiter entmachtet und dass darüber hinaus, so wie das einige gefordert haben, eine unabhängige Bankenaufsicht mit den notwendigen Vertragsänderungen begründet wird.